De ECB moet eerst haar onafhankelijkheid terugwinnen door haar balans niet langer op te blazen met staats en bankenschulden. Daarna kan de ECB het bankentoezicht uitvoeren, mits het bankentoezicht en het monetair toezicht functioneel worden gescheiden, en mits deze scheiding niet betekent dat het bankentoezicht onder politieke controle van het Europees Parlement moet komen.

Overigens is bankentoezicht niet het medicijn voor alle problemen, want de aanhoudende zorg over Griekenland, Portugal, Spanje en Italië dwingt ons tot een pittig gesprek over de toekomst van de euro.